które są póki co wyłącznie grupami bojowymi na papierze.

Czy będziemy utrzymywali dalej fikcję, czy też Unia będzie miała grupy, których będzie można kiedykolwiek użyć?